Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor commissario, voi sapete che il commercio illecito di beni culturali ha caratterizzato la storia di tutti i conflitti. Oggi più che in passato tale commercio è fonte di finanziamento di organizzazioni criminali, di terrorismo, di gruppi armati, come purtroppo ha dimostrato la guerra in Siria. Questo provvedimento è un ulteriore tassello di una strategia che la Commissione e questo Parlamento hanno messo in atto in questa legislatura sulla tracciabilità dei beni che entrano nell'Unione europea, a partire dal provvedimento che abbiamo fatto sui minerali provenienti da zone di conflitto. Solo tramite alcune procedure doganali specifiche e armonizzate a livello europeo e un coordinamento efficace tra le autorità competenti noi riusciremo a impedire l'entrata di beni culturali illeciti all'interno del nostro mercato unico e, cosa non meno importante, anche a tutelare il patrimonio culturale dei paesi terzi da cui questi provengono. Infine permettetemi di ringraziare per il lavoro svolto la correlatrice Alessia Mosca e il relatore della mia commissione e del mio gruppo Kohn.